Hvala lepa. Dobro dan vsem! Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na šestintrideseti nujni seji, petega aprila dva tisoč osemnajst kot matično delovno telo obravnaval predlog za sprejem avtentične razlage stodvajsetega, stoenaindvajsetega in stodvaindvajsetega člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je v državnem zboru predložil Državni svet Republike Slovenije. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v predstavitvi mnenja poudarila, da sprejem avtentične razlage ni potreben. Problematika razlage delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev ter drugih strokovnih delavcev v osnovnem in srednjem šolstvu, ki jo izpostavlja predlagatelj, so za naprej že urejene s spremembami in dopolnitvami kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. O vsebini obravnavanih členov ZOFVI-ja pa so se neposredno dogovorili že vlada in sindikati s področja vzgoje in izobraževanja, ki člene uporabljajo v praksi, saj so njeni naslovniki. Dne sedmega novembra dva tisoč osemnajst pa je Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino na drugi redni seji v skladu z drugim odstavkom dvainštiridesetega člena Poslovnika Državnega zbora kot matično delovno telo za obravnavo Predloga za sprejem avtentične razlage le določil poročevalca za predstavitev poročila iz petega aprila dva tisoč osemnajst na pričujoči seji državnega zbora. Postopek s predlogom akta se je namreč nadaljeval na podlagi prvega odstavka stoštiriinpetdesetega člena Poslovnika Državnega zbora, saj je matično delovno telo obravnavo akta že opravilo in ob koncu obravnave državnemu zboru predlagalo, da na podlagi stoenainpetdesetega člena Poslovnika Državnega zbora Predloga za sprejem avtentične razlage ne sprejme. Hvala.